Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das ist wieder mal ein wunderbares Beispiel dafür, dass in der Europäischen Union und im Übrigen auch in der US amerikanischen Administration zwar sehr gern über den freien Handel geredet, aber ganz wenig dafür unternommen wird.

Während Banken aus Europa weiterhin fürchten müssen, Finanzierungen von Deals im Iran durchzuführen, weil sie mit Sanktionen in den USA zu rechnen haben, und damit praktisch für alle kleinen und mittleren Unternehmen Geschäfte im Iran unmöglich gemacht werden, erleben wir jetzt, dass das Ganze auch im großen Spiel funktioniert.

Es ist vollkommen offensichtlich, was hier passiert Das ist ein Wirtschaftskrieg der Amerikaner, nicht gegen den Iran, sondern gegen die Europäische Union, und die Kommission sieht dabei tatenlos zu.